Dzieje się tak na bardzo wielu kontynentach, dzieje się tak niestety również w Nigerii. My jako chrześcijanie i bardzo wiele osób zasiadających na tej sali poczuwa się do braterstwa jako wyznawcy Chrystusa z prześladowanymi naszymi braćmi w Nigerii.

Nie może być zgody na to, by w XXI wieku ci, którzy niosą Dobrą Nowinę, nowinę chrześcijańską, nowinę związaną z miłością bliźniego, związaną z tym wszystkim, co niesie ze sobą dobrego nasza chrześcijańska wiara, byli prześladowani, byli zabijani, byli pozbawiani swoich praw. Chcę powiedzieć, że nie tylko nasze modlitwy, ale także nasze działania są dzisiaj z naszymi chrześcijańskimi braćmi w Nigerii.